Rozsiahle zatýkanie baníkov vyvolalo potom rozsiahle protesty baníkov, ktoré sa preniesli aj do iných oblastí. Skutočnosť, že ťažobná spoločnosť Lonmin nedokázala so svojimi zamestnancami viesť dialóg o pracovných podmienkach civilizovaným spôsobom, svedčí o tom, že nadnárodné koncerny pôsobiace v tejto krajine si nevážia ľudskú prácu a nehľadia na dôstojné podmienky svojich zamestnancov. Naša požiadavka na dôsledné vyšetrenie týchto udalostí, ako aj prístup k spravodlivosti pre poškodených a právo na odškodné, je absolútnym minimom, čo musíme dosiahnuť.